Szeretném üdvözölni ezt a jelentést, gratulálni a jelentéstevőknek és az árnyékjelentés tevőknek, és elmondani, hogy én úgy látom a berlini falleomlás huszadik évfordulóján, hogy a határok átjárhatóságának biztosítása a nyugat balkáni országok esetében egy újabb falleomlásként illeszkedik a 20 évvel ezelőtt elkezdődött események sorába. Éppen ezért üdvözlendő az indítvány, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a vízummentesség biztosításának kérdése csak részben technikai kérdés és egyben egy nagyon világos politikai ügy. Ezért fontos és támogatom a közös nyilatkozat elfogadását, mert ezzel az európai intézmények jelzik, megértették ezt a felelősséget. A felelősség egyben cselekvést is jelent, cselekvést elsősorban az érintett államok részéről, amelyek a vízummentesség feltételeit még nem tudták teljesíteni, minél hamarabb teljesítsék ezeket a feltételeket, és cselekvést az Európai Bizottság részéről, hiszen segítsége nélkül ez a folyamat elhúzódna.